Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mein Kollege Lambert von Nistelrooij hat es gerade gesagt, nach 15 Monaten Verhandlungen und fast 90 Trilogen legen wir dem Plenum ein Kompromisspaket zur Kohäsionspolitik zur Abstimmung vor. Dieser Kompromiss öffnet den Weg zu einer neuen Kohäsionspolitik, mit der es möglich sein wird, mit weniger Geld im Endeffekt mehr für die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Ja, es ist ein Kompromiss, d.

niemand ist wirklich richtig glücklich damit. Ja, wir hätten gerne keine makro ökonomische Konditionalität im Paket gehabt, aber mit dem Kompromiss können wir leben Es sind viele Sicherheitsmaßnahmen dazuverhandelt worden, wie die Arbeitslosenrate, die Armutsrate oder die Frage der Rezession in einem Mitgliedstaat sowie ein guter politischer Dialog zwischen Parlament und Kommission. Hätte es im Rat auch nur einen Mitgliedstaat gegeben, der die makro ökonomischen Konditionalitäten in Frage gestellt hätte, wäre das Verhandlungsergebnis möglicherweise anders gewesen. So stand uns ein geschlossener Block von 28 Mitgliedstaaten gegenüber. Aber ich persönlich glaube, dass wir in den nächsten sieben Jahren nicht in eine Situation kommen, in der ein Mitgliedstaat Zahlungen gekürzt bekommt.

Aber 23,1 als Minimum ist ein akzeptabler Kompromiss, der Rat wollte 16 Aber Kohäsionspolitik ist viel mehr als diese beiden genannten Punkte. Es ist eine Politik für die Regionen nach deren Bedürfnissen Weniger entwickelte Regionen sollen viel Unterstützung bekommen, besser entwickelte entsprechend weniger Unterstützung. Um die Entwicklung zu stabilisieren, gibt es auch noch eine neu eingerichtete Kategorie der Übergangsregionen und für die Phasing out Regionen ein Sicherheitsnetz.

Zukünftig gibt es ein besseres Partnerschaftsprinzip, das die Städte und Gemeinden, aber auch große Organisationen deutlich besser in den Prozess der gesamten Politik einbezieht. Es gibt eine Entbürokratisierung, die wir durch vereinfachte Verfahren umgesetzt haben,

Die Konzentration der Finanzmittel auf wenige Prioritäten soll eine bessere Ergebnisorientierung bringen. Wir wollen insbesondere die Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen.

Der Kampf gegen den Klimawandel durch

B. verbesserte Energieeffizienz ist eine unserer Prioritäten. Technologiezentren sind beispielsweise eine Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit.

Solche Beispiele gibt es aber auch in anderen Regionen in Spanien in Santander, in Wales, in Schweden in Kiruna, aber auch in den Niederlanden und eigentlich in jedem Mitgliedstaat. Der Europäische Sozialfonds ist ein wesentlicher Bestandteil der Kohäsionspolitik für den Kampf gegen Arbeitslosigkeit, für den Kampf gegen Armut, für gute Bildung und für soziale Integration. Und ein besonders wichtiges Anliegen für uns als Europäisches Parlament ist der Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit. In der neuen Kohäsionspolitik werden neue Finanzinstrumente entwickelt. Mit dem Anlegen von Fonds wird es beispielsweise möglich sein, Fördergelder über Kredite mehrmals für das gleiche Ziel zu nutzen. Die Kofinanzierungsraten werden der wirtschaftlichen Situation angepasst und erhöht.